Ich möchte mich mit meinem Beitrag ich kann an den Kollegen Deutsch anschließen auf die Entlastung des Europäischen Parlaments konzentrieren und hier über die Abschnitte reden, die sich mit dem Verhalten des früheren Präsidenten dieses Hauses, Martin Schulz, beschäftigen. Was der Haushaltskontrollausschuss hier beschlossen hat, ist meiner Ansicht nach substanziell falsch, in seinen Beschreibungen überzogen, inhaltlich redundant, geht über das Mandat des Haushaltskontrollausschusses weit hinaus und stellt somit eigentlich einen Verstoß gegen die Geschäftsordnung des Hauses dar, die die Aufgaben des Haushaltskontrollausschusses beschreibt

Warum Wahlkampf? Weil die Aufgabe des Entlastungsberichts die Auseinandersetzung mit der Haushaltsführung des Hauses sein soll und nicht eine Abrechnung mit Funktionsträgern, über die man sich geärgert hat. Aber die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, die deutsche CDU Abgeordnete Ingeborg Gräßle, und ihre Kolleginnen und Kollegen werden nicht müde, mit starken Worten Martin Schulz anzugreifen, der bekanntlich inzwischen der Kanzlerkandidat meiner Partei, der SPD, ist. Jede Entscheidung, die der Haushaltskontrollausschuss kritisiert, ist von der Verwaltung dieses Hauses als den Regeln entsprechend eingestuft wurden. Ein Vorgang nicht der ist aber dann auch nicht umgesetzt worden. Also, kein Regelverstoß liegt vor der Haushaltskontrollausschuss behauptet das Gegenteil. Das ist unredlich und ein politisches Manöver, um Vorteile im deutschen Bundestagswahlkampf zu gewinnen.

Bei den viel diskutierten Dauerdienstreisen. Die Verwaltung hat in der Vergangenheit eben mitgeteilt, dass sie nur Dauerdienstreisen für das EP Büro in Washington nicht weiter fortsetzen wird. Damit löst sich ein Vorwurf in Luft auf. Aber um die Vorwürfe aufrechterhalten zu können, wird dann eben falsch zitiert und falsch interpretiert. Das ist zumindest schlampig, eigentlich aber manipulativ. Weil kein Regelverstoß vorliegt, hat OLAF, das Amt zur Betrugsbekämpfung der Europäischen Union, heute auch bekanntgegeben, dass es keine Untersuchung einleiten wird. Es gibt eben keinen Fall Schulz. Ich will aber noch auf einen Zusammenhang aufmerksam machen, der in den Beratungen und in der Berichterstattung über die unberechtigten Vorwürfe meiner Meinung noch eine zu geringe Rolle spielt. Wenn es so ist, dass die Verwaltung die Rechtmäßigkeit des Verhaltens des ehemaligen Parlamentspräsidenten festgestellt hat, was sagt das eigentlich über die Parlamentsverwaltung die Verwaltung, der als Generalsekretär der deutsche Christdemokrat Klaus Welle vorsteht und der auch heute Abend bei uns ist? Denn entweder hat doch die Verwaltung Recht, dann sind die Vorwürfe gegen Martin Schulz unbegründet, oder der Haushaltskontrollausschuss hat Recht, dann muss doch der Generalsekretär für das Verhalten seiner Verwaltung ebenfalls verantwortlich gemacht werden, denn sie hätte dann vermeintliches Fehlverhalten des Präsidenten gedeckt und umgesetzt. Meine Fraktion wird jedenfalls dafür sorgen, dass auch über diese Rolle der Verwaltung des EP und die Verantwortlichkeit des Generalsekretärs gesprochen wird.